Na wstępie chciałbym wyrazić satysfakcję z postępu krajów Partnerstwa Wschodniego mimo trudności, o których była tutaj mowa a zwłaszcza z postępów Ukrainy, Gruzji i Mołdawii we wprowadzaniu zmian zmierzających do dalszej integracji z Unią Europejską. Uważam, że Unia powinna wysłać jasny sygnał, że docenia wysiłki i determinację tych krajów.

Droga do integracji europejskiej nie jest łatwa.

Tym bardziej cenimy i chcemy wspierać wysiłki naszych wschodnich sąsiadów.

Gratuluję nowym władzom zapału i odwagi we wprowadzaniu zmian, na które czeka zarówno społeczeństwo ukraińskie, jak i partnerzy unijni. Walka z korupcją, reforma sądownictwa, odpowiedzialne i skuteczne sprawowanie rządów to wielkie wyzwania. Również postęp decentralizacji i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego są kluczowe dla rozwoju ukraińskiej demokracji. Doceniając determinację władz, chciałbym jednak podkreślić znaczenie szerokich konsultacji, włączenia wszystkich partnerów w tym społeczeństwa obywatelskiego na wszystkich szczeblach wprowadzania zmian. Ma to podstawowe znaczenie zarówno dla społecznej akceptacji, efektywnego wdrażania, jak i trwałości reform. Pragnę też podkreślić pozytywny wpływ uczestnictwa Ukrainy w programach europejskich, w tym liczny udział młodzieży w programie Erasmus.